Ženski obraz je izredno lep in negovan. Ima lepe, temne, skoraj črne lase, izredno lepo počesane in spete v mogoče figa ali pa v čop. Njene obrvi so tudi lepo negovane, temnejše barve, lahko bi rekla, da so kar črne. Potem naličena je izredno lepo, taka nežno, vijoličasta barva. Trepalnice ima tudi zelo lepo poudarjene, oči ima rjavkaste barve. Ima tudi obešene take lepe, bogate uhane. njene ustnice so v nasmehu, ona se smeji in je zelo lepa, tudi ima lepo naličene s tako rdečkasto nežno barvo. Njeni zobje so tudi videti zelo lepo negovani in belkasti. Obraz te ženske izgleda zadovoljen in ima tudi zelo lepo negovan obraz. Najprej pa so mi seveda v oči padli njeni skodrani lepi dolgi lasje, ima zelo lepo spete lase. potem njena polt je sijoča, lepe barve. Ima tudi zelo lepo oblikovane obrvi, njene oči so temno rjave barve. Ima tudi lepo poudarjene trepalnice z maskaro. Na ušesih ima obešene lepe večje viseče uhane. Njene ustnice so marelične barve in je zelo pašejo k njeni celotni podobi. zobe ima tudi videti, da so zelo lepo, negovane, beli, sijoči. in je zelo lepa. Obraz te ženske je izredno lepo negovan. Ima, mislim, da ima umetne trepalnice, ki lepo poudarijo njen videz. in zelo lepo poudarjene oči. Tudi njene oči so precej temno rjave in ima zelo lepo polt in tudi zelo lepo je naličena. Lase ima tudi lepo počesane vstran, ima krajše lase, ki lepo poudarijo njen celoten izgled in njeno podobo. Na ušesih ima lepe uhane, morda so diamantni. In ustnice ima lepo poudarjene z malo temnejšo rdečkasto barvo, kar lepo sovpada z njenim celotnim videzom. veke ima tudi zelo lepo naličene z vijoličasto barvo, roza do vijolično. pri tem moškem so mi najprej padle v oči njegovi bujni lasje, ima rahlo skodrane in nazaj počesane. Njegov pogled je tak zanimiv, gleda nekam v daljavo. Oči, barvo oči ne morem razbrati. Verjetno med mešanica med rjavo in modrimi, zelenkasto barvo. Ima košate obrvi ta moški, njegove ustnice se držijo v rahel nasmešek. Njegova ušesa so delno prekrita z lasmi, ima pa tudi zalizce in spodaj malo bradice si pušča. Na tem obrazu prepoznam zelo spontan in prijeten nasmešek. Moški je belopolt, ima lase ima rahlo počesane stran, malo pa samo, nekaj pramenov las mu je padlo na čelo. lica ima rahlo rdečkasta, na seveda na obrazu pa nosi tudi očala. Njegove oči pa so videti tako zelenkasto rjave. Ima kar košate obrvi in lepe bele zobe. Moški na tej fotografiji, mi deluje, da je že malo starejši, v zrelih letih. Ima pa sive lase, košate obrvi, je svetlopolt, ušesi mi delujta rahlo manjši. Na obrazu tudi vidim pri nosu na levi strani ima bradavico ali pa materino znamenje. Pod nosom pa ima tudi kakšno brazgotino ali pa to materino znamenje, ne razloči se najbolje. oči pa ima temno rjave. Ta fant mi deluje precej mlajši od prejšnjih ljudi na fotografijah. ima pa precej, kar tako dolge lase. Lepo je negovan, to se mu vidi. Lepo ima počesane lase na čelo. Tudi obrvi ima urejene in seveda košate. Njegove oči pa so svetlo modre barve. Njegova frizura mu skoraj cela ušesa pokriva. fant nima brade, ima pa rahlo rdečkasta lička. Ima tudi lepe zobe bele barve. Ta moški ima izredno zanimiv izraz na obrazu. Tako sproščen, kot bi hotel reči: "Kaj pa je narobe? Vse je v redu." ima pa svetle lase, svetlo rjave, precej svetle. Njegove obrvi so kar košate, so temno rjave, skoraj črne. Njegove oči so, svetlo modre barve. Ima tudi brado, ki je osivela. In njegova ušesa so kar velika. Ta moški, deluje, da je, kot da je zadovoljen. ima izredno bleščeč in bel nasmeh, res zelo bele zobe. Ima temno rjave oči, črne, košate obrvi, črne lase, je pa pri straneh že osivel. brade nima. Ta fant izraža tak nagajiv nasmešek, ustnice so zaprte, rahlo stisnjene. Frizura je precej razmršena, lase ima črne barve, košate obrvi, temno rjave oči ima in izgleda zelo navihano v ekran. Je svetlopolt in tudi nima brade.